Grupul de evaluare SCH EVAL a adoptat toate rapoartele de evaluare pentru România. Conform concluziilor, România îndeplinește toate cerințele acquis ului Schengen. Din păcate, Consiliul European refuză să pună la dispoziția Parlamentului European rapoartele, blocând desfășurarea procedurilor în Parlament.

cu toate acestea, Consiliul întârzie fără motiv luarea unei decizii. Consider că, în această situație, România are dreptul să pună la dispoziția Parlamentului toate rapoartele referitoare la aderarea la spațiul Schengen. Aceste rapoarte constituie singurele criterii care pot sta la baza deciziei de aderare. Cererea de a se adăuga alte criterii nu este în conformitate cu tratatele europene, nu constituie o abordare europeană și nu se bazează pe argumente serioase. România a îndeplinit obligația legală de a se pregăti pentru a asigura protecția granițelor externe ale Uniunii și trebuie să primească răspunsul corespunzător de la instituțiile europene.